Ik wens hem een goede tijd toe in samenwerking met het Parlement en natuurlijk ook dank aan de rapporteur voor dit verslag.

Dat was voor mij erg belangrijk. Duitse pogingen om de kentekenaansprakelijkheid te stoppen, waren onacceptabel.

Deze nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat snelheidsduivels in het buitenland niet langer ongestoord en ongestraft hun gang kunnen gaan. De Europese verkeersveiligheid kan morgen echt een stap vooruit zetten. Ik hoop van harte dat het verslag door dit Parlement zal worden aangenomen en dat het niet struikelt over allerlei institutionele futiliteiten.